Rübig a utilisé un carton bleu pour faire un plaidoyer en faveur des PME, qui est sans rapport avec l'objet de cette proposition, si ce n'est qu'en facilitant la dénonciation et en supprimant le rôle des intermédiaires qui favorise les grandes multinationales, a contrario, évidemment, cela rétablira des conditions de concurrence plus saines et plus favorables aux PME.